Spoštovana predsedujoča, tovarišice, tovariši, kolegice, kolegi poslanci in gospe in gospodje. Kot prvi podpisani pod zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v bloku šest Termoelektrarne Šoštanj se bi najprej zahvalil vsem poslankam in poslancem, ki ste se k tej zadevi pridružili. Ostale pa vabim, da pomagajo v tej preiskavi, saj je izrednega pomena za nadaljnji razvoj družbenih odnosov oziroma demokracije v naši državi. Gre namreč za razčlenitev dogajanj, ki jim pravimo ugrabitev države in za vplivanje na preprečevanje tovrstnih dogajanj prihodnje z željo, da se prenehajo dejanja, ki se v tem času tudi že dogajajo. Kot se opazili, v zahtevi za preiskavo nismo zapisali nobenih imen, nismo zapisali samo dejstva, kronologijo dejanj v tej tragediji brez oziranja na politično opcijo, ki je bila na oblasti. Kronologija tragedije, ki je pripeljala do finančne in ekološke katastrofe z imenom TEŠ šest. TEŠ šest seveda ni osamljen primer, a je za svojo končno ceno kar ena cela štiri milijarde in dolgoročnimi in negativnimi učinki, ki jih bo imel, ne bolj kričeč simptom pojava, ki mu pravimo ugrabitev države. Ugrabitev države, ki se manifestirala tudi na primeru na primeru uravnanih tako imenovane slabe banke v prisiljevanju s privatizacijo na področju zdravstva, gradnjo infrastrukture in še kaj. Pred nami je naloga, da od zahteve, ki ne vsebuje imen in priimkov, pridemo do imen in priimkov tistih, ki so politično odgovorni, da se do TEŠ šest sploh prišlo. Imena vseh odgovornih ne glede na politično barvo ali stranko. Pred nami je naloga postaviti meje tistim, ki so v skladu s sloganjem sloganom pripravljavce investicije TEŠ šest trdili, da za energične meje ne obstajajo, ta slogan zgoščeno predstavlja ideologije v ideologija ugrabiteljev države za njih namreč ni meja. Nov sklic parlamenta, v katerem sedijo stranke, ki s projektom TEŠ šest v glavnem niso obremenjene, je odlična priložnost za to. Naj se skupaj osvežim razloge, zaradi katerih zahtevamo preiskavo politične odgovornosti javnih funkcionarjev. Zaradi suma, da naj bi opustili dolžno ravnanje v zvezi domnevno pomanjkljivo pravno podlago za pričetek investicije v bloku TEŠ šest, pri čemer naj bi tolerirali skoraj dvainpolkrat povečano ceno in s sprejetjem državnega poroštva brez zago tovitve financiranja in rentabilnosti investicije oškodovale interese države. Zaradi suma sistematičnega ignoriranja polzijo v neodvisnih nekaterih neodvisnih strokovnjakov, večine nevladnih organizacij in civilne družbe ter nekaterih politikov, ki pravočasni zaustavitvi projekta in ponovnemu preverjanju izhodiščnih podatkov ter njihovih utemeljenih pomislekov glede tega, kar je bilo v sprejemanju poroštva za kredite državnemu zboru posebej poudarjeno. In ob nasprotovanju projektov nekaterih ministrov vladi. Zaradi suma, da naj bi zlorabili svoj politični vpliv in mogoče le kršitve direktive evropskega parlamenta in sveta, v usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektor v poštnih storitev oziroma zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev. Zaradi suma opustitve dolžnega ravnanja zvezi z, dajanjem navodil predstavnikom vlade v nadzornih organih Holdinga Slovenske, elektrarne in TEŠ za doseganje transparentnega in stroškovno učinkovitega vodenja investicije z dopuščanjem ponavljajočih se domnev dupajočega se domnevnega pre- koračevanja pooblastil poslovodnih organov HSE in TEŠ ter opuščanjem ugotavljanja in uveljavljanja odškodninske odgovornosti poslovodstev in nadzornikov. Zaradi domnevne opustitve dolžnih ravnanj zvezi s preverjenim preverjanjem verodostojnosti podatkov, ki so jih posredovali na poslovodstva TEŠ in Holding Slovenskih Elektrarn za pridobitev državnega poroštva za posojilo Evropske investicijske banke v višini štiristo štirideset milijonov. Zaradi domnevne vnaprejšnje obveščenosti, da za državno poroštvo zagotovljena končna cena investicije v višini ena cela tri milijarde evrov ni dosegljiva in da bo dejansko presegla znesek ena cela dvainštirideset milijarde ter v zvezi s tem posledično zavestno zavajanje vlade in državnega zbora. Zaradi domnevno slabega nadzora nad informacijami in pridobivanjem podatkov o kakovosti, zalogah in odkupni ceni premoga, ki ga bodo uporabljali v TEŠ šest, saj odgovorni pred odločitvijo o investiciji niso preverjali zalog premoga. Elaborat o zalogah premoga je bil pridobljen šele leta dva tisoč deset, prav tako niso uspeli v zagotoviti predvidene cene premoga za celotno predvideno obratovalno dobo. Zaradi suma neopravljanja celovite presoje vplivov na okolje, ki bi jih projekt skladno z veljavno zakonodajo moral vsebovati že v začetku postopka, znotraj katerega bi moralo biti opravljeno tudi iskanje optimalne variante mogočih projekt- nih rešitev z upoštevanjem obremenjevanja okolja in prostora. Parlamentarna preiskovalna komisija namerava predvsem pojasniti in razjasniti vsa dejstva in okoliščine, kako je lahko pravna podlaga za investicijo podjetja v državni lasti resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje dva tisoč sedem do dva tisoč triindvajset, ki ni bila objavljena uradnem listu in ki jo je, ki jo je ustavno sodišče prepoznalo kot akt, ki ni niti predpis niti splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, zato je ustavno sodišče ni pristojno presojati. Pojasniti vsa dejstva in okoliščine nastajanja domnevnih pravnih podlag za izvedbo naložbe v bloku, TEŠ šest vključno z razlogi za nastanek in podpis domnevno izrazito škodljive pogodbe in v enostransko korist tujega dobavitelja, pri čemer se pogodba ravna po švicarskem pravu in za pristojno sodišče določa sodišče v Švici. Pojasniti vsa dejstva in in okoliščine ter oceniti dejansko stanje financiranja naložbe v bloku šest Termoelektrarne Šoštanj vključno z nezadovoljivim zavarovanjem izdanega državnega poroštva za štiristo štirideset milijonov kreditov Evropske investicijske banke, kot je mnenje s pridržkom izdalo računsko sodišče. Ugotoviti, zakaj so predstavniki vlade oziroma Republike Slovenije kot lastnikov nadzornih organov HSE in TEŠ dopuščali domnevno nezakonite dejavnosti pri investiciji v bloku TEŠ šest. Ugotovitvi, zakaj so predstavniki vlade oziroma Republike Slovenije kot lastnika dopustili posojilne aktivnosti za financiranje omenjene naložbe brez končne enoznačne, in verodostojne, dokumentacije v obliki noveliranih investicijskih programov, pri čemer je vlada še pred čemer vlada še vedno čaka na NIP šest, ki bi ga Holding Slovenskih elektrarn moral predložiti v marcu dva tisoč štirinajst in ugotoviti, ali so bili soglasja k dodeljevanju teh posojil vpleteni posamezniki nosilci je javnih funkcij oziroma ali so za soglasje k dodeljevanju posojil z zlorabili svoj politični vpliv. Ugotoviti, zakaj vlada opušča ugotavljanje in uveljavljanje odškodninske odgovornosti poslovodstev in nadzornikov podjetij v državnih lasti, konkretno HSE in TEŠ, ugotoviti politično odgovornost za domnevno opustitev dolžnosti ter angažiranje državnega pravobranilstva za zaščito materialnih interesov Republike Slovenije. Ugotoviti politično odgovornost posameznih nosilcev javnih funcij funkcij zaradi suma, da so omogočile nespoštovanje zakona o javnem naročanju energetiki in dopustili veljavnost pogodb s tujimi in domačimi dobavitelji, s čimer so opustili dolžno ravnanje ugotavljanja ničnosti predmetnih pogodb. Ugotoviti, čigavi in kakšni interesi so pripeljali do tega, da so bile opuščene aktivnosti, ki jih je vlada predvidela na podlagi javnega pisma komisije za preprečevanje korupcije ob ob odstopu decembra dva tisoč štirinajst, dva, ja dva tisoč trinajst. Ugoditi ugotoviti dejstva in okoliščine za pozno sprejetje potrebnih političnih odločitev, ki so vplivale na podražitev investicije. V zahtevi za odreditev preiskovalni komisiji, ki bo, preiskovalne komisije, ki bo ugotavljala politično odgovornost za finančno in ekološko katastrofo z imenom TEŠ šest, kot sem že omenil ni nobenih lastnih imen. Rezultat preiskovalne komisije pa mora biti ugotovljena politična odgovornost. imena in priimki vseh odgovornih, da je do katastrofe TEŠ šest sploh prišlo. Imena in priimki vseh odgovornih ne glede na politično barvo ali stranko. Verjamem, da je nov sklic parlamenta priložnost, da do tega dejansko pridemo, saj v njem sedimo po večini s tem poslom neobremenjeni poslanci. Hvala lepa.